Met grote zorgen kijken wij naar de ontwikkelingen rondom de Turkijedeal.

President Erdogan bekritiseert Europa iedere dag, hij weigert antiterreurwetgeving te herzien en zijn adviseurs dreigen inmiddels om vluchtelingen door te sturen naar Europa.

Europa moet in staat zijn om haar eigen grenzen te controleren en om de vluchtelingenstroom te controleren.

Ondertussen moeten we heel duidelijk blijven 72 voorwaarden zijn 72 voorwaarden, punt. Ik zou ook graag aan minister Hennis willen vragen om hier te garanderen dat dit punt niet op de agenda van de Raad zal worden geplaatst voordat aan al die 72 voorwaarden voldaan is.

We hebben voorbeelden gezien van in Europese landen veroordeelde criminelen die doodleuk op een Turks strand in hun zwembroek zitten en niet uitgeleverd worden We